Ich würde mich freuen, wenn wir in dem Vorschlag für 2013 auch klare Signale des Rates sehen würden, wie wir in Europa das Wachstums und Wettbewerbsfähigkeitspotenzial ausbauen können, und vor allem, wie wir jungen Menschen wieder Beschäftigung geben könnten. Könnten Sie uns bitte berichten, in welchen Haushaltszeilen Sie vorhaben, Jugendbeschäftigung zu fördern und Unternehmerschaft und kleine und mittlere Betriebe in den Mittelpunkt zu stellen? Wir wissen, dass das Zielprogramm die wesentliche Voraussetzung dafür ist ich sehe hier nur Kürzungen durch den Rat.

Glauben Sie, dass wir so die Krise in Europa meistern können, indem wir bei jenen Punkten, die Wachstum und Beschäftigung garantieren, Kürzungen durchführen? Ich habe gehört, es sollen Wachstums und Beschäftigungspakete von Seiten des Rates angeregt werden.